Ich habe ja nun erfahren Da gibt es einige, die wollen eine Sozialunion mit Transfermechanismen, mit verstärkten Sozialausgaben, für Krisenländer geeignet. Und die anderen sagen Das ist ein gegenteiliger Effekt, wir wollen gar nichts machen.

Wie wäre denn folgende Idee ich habe sie schon an Marianne Thyssen weitergeleitet Können wir nicht einen EU Sozialkonvent einberufen?

Genau das Gegenteil andere dafür zu sorgen, dass sie in aller Öffentlichkeit hineingehen, Parlamentarier einbeziehen, Regierungen einbeziehen, auch dafür zu sorgen, dass die Sozialpartner dabei sind. Aber dann vor allem auch die Betroffenen einladen und zwar regelmäßig die Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die Menschen, die ausgegrenzt werden, diejenigen, die auch Flüchtlinge sind, Menschen mit Behinderung damit wir ihnen ein Forum schaffen. Etwa anderthalb Jahre lang in aller Öffentlichkeit zu diskutieren, alle Dokumente nach draußen geben, damit die Menschen spüren Jawohl, Europa hat ein soziales Gesicht, und wir arbeiten daran, dass es funktionieren kann. Ob es der Arbeitsschutz ist oder die Frage der sozialen Fairness oder Arbeitsrechtssituationen. Wenn wir das als Grundlage haben, dann können wir doch deutlich machen Wir wollen dieses soziale Europa, und die Menschen wollen wir mitnehmen.